Señora presidenta. Gracias a usted, señor comisario, porque agradezco que la Comisión acoja esta idea del Parlamento y que desarrolle sus iniciativas. Quiero tranquilizar a mis compañeros, colegas, que han expresado algunas preocupaciones. La mayoría de ellas están recogidas en el informe también algunas sugerencias, están casi todas. Creo que hemos hecho un balance muy equilibrado entre lo que son —digamos— ventajas, oportunidades y riesgos. En relación con el e-voting por ejemplo, apreciamos lo que significa la experiencia de Estonia, pero hoy mismo reconocemos que Holanda no ha querido aplicar un cómputo electrónico por temor a los ciberataques. De manera que hay un equilibrio bastante razonable entre lo que oportunamente nos proporciona la tecnología a la democracia. Quiero únicamente agradecer, señora presidenta, a todos los ponentes alternativos y a todos los grupos políticos, su apoyo.